Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente ci accingiamo ad approvare uno dei pacchetti legislativi più importanti e complessi di questa legislatura. Voglio pertanto esprimere i miei più vivi complimenti a tutti i protagonisti coinvolti e, in particolare, ai relatori e amici Marc Tarabella e Philippe Juvin. Ritengo si sia brillantemente trovato il giusto equilibrio tra il bisogno di semplificare le procedure e la necessità di garantire un'elevata certezza del diritto. È stato raggiunto l'obiettivo di creare un nuovo istituto giuridico, quelle delle concessioni, che introdurrà regole chiare nel settore, stimolandone la competitività e accrescendone la trasparenza. In materia di appalti sono stati chiariti aspetti fondamentali per stimolare la sostenibilità dei contratti pubblici attraverso, ad esempio, disposizioni più chiare per l'individuazione e il contrasto delle offerte anormalmente basse. Spetterà adesso alla Commissione, caro Commissario Barnier, vegliare sulla corretta trasposizione delle direttive, che mi auguro avvenga speditamente e in maniera uniforme.